Hvala za odgovor, minister. Bi pa mogoče glede konkretnega primera glede zbirnega centra Suhadole mogoče nekje do v občini Komendi, ki ga upravlja podjetje Publikus, navedel nekaj konkretnih podatkov, pa bi prosil ministra, če mi lahko nanje odgovori. Na tem odlagališču so v preteklosti, že dvakrat gorele smeti. Okoliški prebivalci se bojijo ponovnega požara ali požiga ter onesnaženja podtalnice, saj zbirni center leži na vodovarstvenem območju, da ne govorim o vizualnem onesnaženju, saj kup bal z odpadki vsak dan večji. O stanju na smetišče je bilo ministrstvo v lanskem letu večkrat obveščeno, prav tako je Inšpektorat za okolje z odločbo določil, da morajo vse, kar je nastalo na novo, torej odpadke v balah, odstraniti do prvega avgusta lansko leto. Spoštovani minister, zanima me, zakaj podjetje kljub odločbi Inšpektorata za okolje in novega interventnega zakona devetsto šest bal, še vedno ni odstranilo. Še huje, število bal se je do danes v tem zbirnem centru še povečalo. Če mi danes ne morete odgovoriti na to konkretno vprašanje, vas bi prosil, če mi lahko potem pisno daste odgovore. Hvala.